En conséquence, ils ne bénéficient pas des droits fondamentaux garantis dans leur État d'origine. Il ne sert à rien dans ce cas là de s'invectiver les uns les autres, il faut agir. C'est pourquoi en janvier dernier, avec mon collègue Stavros Lambrinidis, nous avions déposé une déclaration écrite demandant l'harmonisation des normes de détention dans l'ensemble de l'Union européenne et la mise en place de mécanismes nationaux de contrôle indépendants.